Monsieur le Président, chers collègues, la bande de Gaza est menacée d'étranglement. Soumise à un strict blocus israélien depuis 2007, la population de Gaza a subi, en 2009, l'agression meurtrière qui a donné lieu au rapport Goldstone, accablant pour les autorités militaires israéliennes accusées de crimes de guerre. Aujourd'hui, ce sont les autorités égyptiennes qui ont entrepris d'édifier une barrière métallique souterraine, afin d'empêcher tout approvisionnement par les tunnels. Quand va t on cesser d'imposer cette punition collective à des hommes, des femmes, des enfants, dont la souffrance est instrumentalisée sur un échiquier politique d'un autre âge? L'Union européenne doit agir. L'Union européenne a des atouts en tant que premier partenaire économique d'Israël et principal contributeur en matière d'aide aux territoires palestiniens. Le gouvernement israélien n'acceptera de changer de politique que sous la pression de la communauté internationale.